Helaas moest de afgelast worden, omdat meer dan 500 nationalistische extremisten de deelnemers bedreigden en de politie niet in staat bleek om hen te beschermen, of dat misschien niet wilde.

Oekraïne heeft ook twee wetsvoorstellen in behandeling die informatie over homoseksualiteit verbieden en het leven nog moeilijker maken voor homo's en lesbiennes in het land. Oekraïne, en ook Moldavië, waar ik het weekend daarvoor was, zijn Europese landen die graag Europese banden hebben. Ze willen graag vrijhandel, vrij reizen zonder visum. Ik wil de Commissie vragen om heel duidelijk te maken dat vrije handel en vrij reizen samengaan met vrijheid voor al hun burgers, wat hun seksuele oriëntatie dan ook is.